No i właśnie ta dyskusja jest tego doskonałym przykładem. To jest tak najpierw zaczyna się od tego, że pazerne rządy próbują zbierać jak najwięcej podatków i w związku z tym pobierać prowizje od całego ruchu gospodarczego na swoim terenie, a wobec tego obciążają wszystkich obowiązkiem ewidencjonowania całego tego ruchu, bo chcą wiedzieć, ile mogą ze wszystkich wycisnąć. W związku z tym powstają dodatkowe koszty, utrudnienia w działalności. Centralizuje to rynek, eliminuje mniejszych sprzedawców, wprowadza się dodatkowe regulacje, które centralizują rynek, bo centralizacja jest na rękę rządowi, ponieważ łatwiej mu go kontrolować. Efektem tego jest na końcu zakaz sprzedaży detalicznej dla rolników, osłabienie ich pozycji negocjacyjnej, co powoduje niekorzystne kontrakty i niskie ceny w skupie. Efektem tego nie jest, jak w naszym przypadku, wycofanie się z tych głupich regulacji, tylko regulacje kolejne, więc następnym razem spotkamy się po to, żeby zastanawiać się, dlaczego ceny produktów rolnych poszły w górę. Już się nie mogę doczekać.